Proceduralno samo. Izjemno cenim kolega Horvata in, kot je še Pavšič povedal, rabimo pravzaprav Jožeta, in se želim opravičiti, ampak samo zato, ker to čutiš kot bolečino. Drugače pa, to sem povedal in to sem mislil, ker ko smo sklepali koalicijo, smo povabili Novo Slovenijo v koalicijo, žal ni šlo in potem res, če nisi pač koalicijska stranka, ne razpolagaš na tak način s proračunom. Hvala lepa.